Ich habe gegen diese Entschließungsanträge gestimmt, weil sie komplett einseitig sind. Sie verkennen vollkommen die Tatsache, dass es in Syrien eine große Zahl von zumeist saudi arabische Dialekte sprechenden Söldnern gibt, die dort grauenhafte Massaker verüben. Syrien war jahrzehntelang ein stabiler Partner für den Westen, aber auch für den Nachbarn. Die Instabilität, die jetzt in Syrien entsteht, ist gerade für den Nachbarn, gerade für Israel eine eminente Gefahr.

Da muss man sich zunächst die Frage stellen Was macht Saudi Arabien dort? Warum schaut der Westen zu, wie fundmentalistische Moslems dort Alaviten und Christen massakrieren? Das ist der erste Ansatz.